virðulegur forseti það er rangt hjá þingmanninum að ég hafi ekki talað hér um framtíðarstefnu ég talaði þvert á móti mjög mikið um framtíðarstefnu ég talaði um að við ættum að fylgja að málum þeirri stefnu á alþjóðavettvangi sem er undir yfirskriftinni mannöryggi það er auðvitað mikilvægt innlegg í okkar umræðu að við gætum að því sem nýjast er á alþjóðavettvangi í þessum efnum

en það gefast önnur tækifæri í þessum ræðustól þó að ég kjósi að tala um mannöryggi þá verður bara þingmaðurinn að sætta sig við það að þetta er mitt áherslumál núna en ekki einhver önnur sem hann vildi svo gjarnan hafa ég skal tala um evrópusambandið það er engin launug á því að ég er þeirrar skoðunar að við eigum að

ég hef margsagt það varðandi varnarmálin sagði ég það líka í umræðum hér um varnarsamninginn síðast að við ætluðum ekki að taka pólitíska ábyrgð á einhverjum leynisamningi um varnarviðbúnað hér á landi sem tveir menn í ríkisstjórninni og kannski einhverjir fleiri vita um við tókum ekki pólitíska ábyrgð á þeim gerningi og